Wij zien onze beste onderzoekers en onze beste studenten weggehaald worden door het buitenland. Stel concrete doelstellingen inzake het aantal te behalen octrooien, inzake starters en inzake implementatie van AI door bestaande bedrijven. Reguleren, collega's, ja. Maar onderzoek van het Duitse Bondsministerie heeft aangegeven dat 60 van de implementaties zonder risico is.